Dragi colegi, mă tot gândesc cum să le explic concetățenilor mei români că, în timp ce noi suntem ținuți în afara spațiului Schengen, deși îndeplinim criteriile de aderare, un cetățean din afara Uniunii, dacă are bani, poate cumpăra cetățenia malteză, adică cetățenia europeană și toate beneficiile care decurg din aceasta. Nu știu cum să le explic, pentru că așa ceva este inacceptabil. Unii lideri politici europeni, în loc să se pronunțe împotriva comerțului maltez cu cetățenia europeană, au încercat să distragă atenția, referindu se la acordarea cetățeniei române unor cetățeni din Republica Moldova. Probabil le e mai ușor să uite deciziile istorice tragice și să blameze restaurarea unui drept pierdut, deși alte țări au procedat la fel. Nu România și Moldova sunt o problemă, ci comerțul cu cetățenia europeană, pentru că el afectează grav una din cele mai importante valori ale Uniunii.